Voorzitter, vandaag bespreken wij het verslag begroting 2013 van christendemocraat La Via.

Een citaat uit het verslag Het Parlement is van mening dat de op nationaal niveau genomen solidariteits en soberheidsmaatregelen niet mogen leiden tot een overeenkomstige verlaging op EU niveau.

Terwijl de burgers in de lidstaten hun uiterste best doen om te besparen zegt Brussel feest maar lekker verder, want wij gaan niet bezuinigen.

Weet u, juist onze kinderen zullen de dupe worden van dit afschuwelijke beleid van socialisten en christendemocraten. De dag komt, voorzitter, dat Nederland als lidstaat niet alleen de afgelopen jaarbegroting afkeurt, maar ook die van het nieuwe komende jaar.